Monsieur le Président, je pense que nous sommes tous d'accord pour la liberté et la démocratie.

Je pense plus particulièrement au traité constitutionnel, en 2005, rejeté par le peuple français